Unia Europejska potrzebuje zaufania między instytucjami, między szczeblem unijnym a państwami.

Ja powiem jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie Parlament Europejski ma prawo kontrolować instytucje unijne, natomiast nie ma podstaw traktatowych do tego, by wypełniać funkcje kontrolne i śledcze wobec instytucji narodowych.

Nie ma też tak silnych uprawnień, jak mają komisje śledcze parlamentów narodowych. Więc głęboko wierzę w to, że powściągliwość i wycofanie się z pewnych propozycji da możliwość racjonalnej rozmowy i przyjęcia dobrego rozwiązania, ale piłka jest raczej po stronie Parlamentu Europejskiego.